Es geht nicht um irgendein bilaterales Problem, sondern es geht um internationales Recht. Es geht um unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

Deshalb ist es völlig richtig, dass wir die Hohe Vertreterin bitten, mit all ihren Möglichkeiten für eine Verbesserung der Situation dort einzutreten. Nicht erschrecken, Rebecca Harms, ich würde die ersten vier der sechs Punkte sofort unterschreiben. Ich bin froh, dass wir nicht gleich wieder reflexhaft zu Sanktionen gegriffen haben. Aber die russische Seite muss wissen Wir meinen es ernst. Wir wollen gerne reden, aber Recht bleibt Recht.